Malejąca liczba ludności w wieku produkcyjnym osłabia potencjał naszej gospodarki, a w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do załamania systemów emerytalnych. Większość specjalistów uważa, że właściwe rozwiązanie problemu może być przygotowane przede wszystkim na poziomie regionalnym, głównie ze względu na występujące zróżnicowane źródła zmian demograficznych. Dlatego niezmiernie cieszę się, że Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przygotowała sprawozdanie z zaleceniami działań na poziomie Unii Europejskiej i w państwach członkowskich, co z przyjemnością poparłam w głosowaniu. Przy tej okazji chciałabym zwrócić Państwa uwagę na program realizowany w regionie, z którego pochodzę, w województwie opolskim. Sytuacja demograficzna w moim regionie jest jedną z najtrudniejszych w całej Unii. Aby do problemu podejść kompleksowo, stworzono program specjalnej strefy demograficznej. Przyjęty program składa się z czterech pakietów dotyczących pracy, edukacji, opieki żłobkowo przedszkolnej oraz osób starszych. Program jest dobrym przykładem wykorzystywania instrumentów polityki spójności przez władze regionalne do przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym. Jestem przekonana, iż doświadczenia mojego rodzinnego regionu mogą być pomocne w przyszłych próbach wykorzystywania funduszy unijnych do przeciwdziałania depopulacji innych obszarów w Europie.